Každá třetí žena v Rusku čelí domácímu násilí. Není to tedy proto, že by v Rusku nehrozilo násilí, ale naopak. Předkladatelé argumentují tím, že se jedná o vnitřní záležitost tradiční ruské rodiny, a návrh dekriminalizuje domácí násilí vůči dětem i vůči manželově manželce. Jako trestný čin bude posuzováno vážnější násilí od zlomeniny výše. Za předchozího stavu bylo pro ženy velmi náročné domoci se pomoci.